Man kann die tagelangen Unruhen im Iran als notwendiges Signal an die iranische Regierung sehen, dass Reformen umgesetzt werden müssen.

Europa müsste seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, und daher sind die jüngsten Aktivitäten und auch Bekenntnisse von Frau Mogherini zum Atomdeal durchaus zu unterstützen. Was braucht Europa? Europa braucht eine eigenständige, eine energische Politik, um einerseits das Existenzrecht Israels zu sichern, aber andererseits auch die Streitpartner Iran und Saudi Arabien letztlich an einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Sollte Europa das nicht gelingen, wird Europa auf den Zuschauerrang verwiesen, und muss letztlich das Feld Russland und China überlassen.